Ebből legalább egyet Biztos úr figyelmébe is ajánlanék, éspedig azt, hogy Magyarországon, bár a kormány nagyon dicsekszik azzal, hogy rendkívül sok családbarát intézkedést hoz, ezt mind az adórendszeren keresztül teszi, magyarul a tehetősebb családok élvezhetik a családtámogatási kedvezményeket, a munkanélküliek vagy alacsonyabb jövedelműek pedig kiesnek ebből. Én szeretném, hogyha Biztos úr segítene abban, hogy olyan szabályozás szülessen európai szinten, ami hátrébb sorolja ezt a gyakorlatot. A másik, amit szeretnék szóba hozni, és ez egy nagy fájdalom Magyarországon, hogy nagyon sok menekült család is van, akik például a magyar határon szó szerint börtönbe vannak rakva, mindaddig, amíg a vizsgálat, a menedékkérelmük elbírálása tart, és hogyha valaki fölemeli ez ellen a szavát, akkor Orbán Viktor azt mondja, hogy az Európai Unió a terroristákat támogatja.